Podržavam prijedlog uredbe jer držim kako je ključno maknuti politiku iz statistike kako bismo vratili povjerenje građana u struku i institucije. Nije tajna da se statistikom manipulira i da je se koristi u dnevno političke svrhe. Potvrđuje to i nedavni primjer iz Hrvatske jedan od ministara otvoreno je priznao hrvatskim medijima da vlada napuhuje statističke pokazatelje kako bi pobudila optimizam kod građana.

Zato uvođenje bolje koordinacije i mogućnosti sankcija za one koji namjerno iskrivljuju podatke u svrhu manipulacije građanima držim posve opravdanim. Bolja suradnja europskog statističkog sustava i nacionalih statističkih ustanova te imenovanje čelnih ljudi na principima transparentnosti, stručnosti i neovisnosti uvelike će smanjiti iskrivljavanje podataka koje je štetno ne samo po demokraciju već i po ekonomije država članica.